Señor presidente, yo quiero llamar también la atención sobre la gran indignación que sentimos ante una sentencia que considera abuso sexual la brutal violencia sexual ejercida por los cinco hombres de La Manada contra una joven en Navarra.

Es una sentencia machista, que asesta un duro golpe a los derechos de nosotras, las mujeres a nuestro derecho a sentirnos libres, a vivir sin miedo a ser violadas, a ser atacadas sexualmente. Es urgente acabar con la cultura de la violación y garantizar la perspectiva de género en todas las personas que tienen que aplicar las leyes. No se puede permitir que haya profesionales en la justicia sin formación y perspectiva de género para abordar las cuestiones que están directamente relacionadas con las mujeres.